Wij willen op 2 december echt een innovatief en competitief stuk ontvangen waarin duidelijk wordt waar mevrouw Bulc de komende jaren met de Europese luchtvaartindustrie naartoe wil.

Wij moeten op wereldniveau kunnen concurreren. Maar dat moet wel op een eerlijke manier gebeuren en zoals u weet, hebben we zo onze twijfels of dat bij sommige landen uit het Verre Oosten het geval is. Dat is dus een groot aandachtspunt.

In de luchtvaartindustrie gaat het er soms ruig aan toe en Europa moet op zijn sociale agenda letten.